Wir reden über all diese Dinge nicht, auch nicht über Finanzkrise und andere Dinge, sondern darüber, dass Ungarn als Mitglied der EU den Weg des Rechtsstaates verlassen hat.

Und es gibt doch gar keinen Zweifel daran, dass Ungarn die Werte der Gemeinschaft per Gesetz abgeschafft hat. Das ist die andere Qualität, verglichen zu anderen Ländern.

Die höchsten Richter sind nicht mehr Hüter der Verfassung. Das ist ein großer Skandal und beeinträchtigt vor allem auch das individuelle Klagerecht. All das ist ein Bruch der Werte der EU. Die einzige Frage, die wir heute zu debattieren haben, ist Was tun wir?